fer fram utandagskrárumræða um atvinnuuppbyggingu á vesturlandi málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtur iðnaðarráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund